Poslanec Vojko Starovič, izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik, lep pozdrav vsem prisotnim gostom, spoštovane kolegice in kolegi poslanci. Pred leti so bili naši osamosvojitelji, torej današnji vojni veterani, bolj cenjeni kot danes, saj je od osamosvojitve preteklo skoraj trideset let, nekateri tukaj prisotni jih poznamo oziroma smo jih osebno poznali, in seveda jim moramo dati vse spoštovanje, bom rekel po domače, kapo dol, in sedaj, če se damo v vlogo, kot je kolega povedal, ko je tudi sam veteran, teh ljudi, katerim želimo z današnjim predlogom na neki način povrniti pravice, ki so jih imeli pred ZUJF-om, seveda glede na to, da nam niti ne gre tako slabo, če pogledamo številke iz, proračuna, da se število zaposlenih v javni upravi povečuje in da bomo za plače in druge stroške v ožji javni upravi porabili približno osem odstotkov več v letu dva devetnajst, kot smo v letu dva tisoč osemnajst, torej glede na omenjeno ne bi smel biti problem in zagotoviti danes teh glasov tukaj, spoštovane kolegice in kolegi poslanci, in seveda zagotovili, zagotoviti tudi teh nekaj milijonov evrov dodatnih odhodkov iz proračuna za tako pomembno zadevo za za reševanje problema, kot je, bom rekel, neke vrste nepravica, glede na nepravično prekinitev izplačevanja veteranskega dodatka in na prigovarjanje naših vojnih veteranov, naših braniteljev, je torej danes ta predlog sprememb zakona, ki ga vlaga slovenska demokratska stranka namesto, ne smemo si dovoliti, da se pozabi na junaštvo teh naših rojakov in na njihov finančni status, ki je, če preprosto rečemo, včasih tudi zelo žalosten, in pred nekaj dnevi sem bil na proslavi na Ptuju, kjer smo se spomnili prvih akcij za samostojno Slovenijo, prvih strelov Jugoslovanske ljudske armade na slovensko prebivalstvo in prvega ranjenega civilista, in moram reči, da se večina tam prisotnih veteranov ni strinjala s tem, kaj je danes naš kolega iz SD povedal, in sicer da poskušamo reševati zadevo na neenakovreden način, ampak srečali smo se torej s člani veteranskega združenja Udeleženci vojne za Slovenijo, tudi s predsednikom Zveze veteranov vojne za Slovenijo gospodom Lipičem, in so mi povedali, da naš predlog podpirajo, ne glede na to, da so skupaj s policijskimi veteranskimi društvi Sever tudi sami predlagali vladi spremembe, in, tega zakona o vojnih veteranov in da pač čakajo na rezultate teh pogovorov, ki še tečejo, prav tako so na svoji spletni strani objavili tudi dopis predsednika združenja Lipiča članom, v katerem je navedel, da ocenjuje, da je predlog poslank in poslancev Slovenske demokratske stranke zanj, za združenje spremenljiv in ga bodo v javni obravnavi podprli. Zdaj, ne vem, v katero združenje potem spada kolega, ocenjujem, da so morda razočarani glede počasnosti koalicije pri vlaganju sprememb in so zanje vsake spremembe dobrodošle, namreč ZUJF je res zarezal v njihove dodatke, ampak mislim, da se je pozneje, ko so se dvigovale pokojnine, naredilo še neko zavedno nezavedno napako, da so dejansko zaradi cenzusa tega limita, po katerem je dodatek upravičen, nekateri, ki so ga že imeli, ta dodatek seveda izgubili in dodatka za vojne veterane veterani ne prejemajo. Vlada pravi, tako danes pove gospa Božnik, z vsem spoštovanjem, zakona ne podpira, med drugim tudi zato, ker želimo s temi spremembami pomagati do vrnitve pravice v eni skupini, in sicer vojnim veteranom, morali bi pa pomagati še veteranom invalidom in žrtvam vojnega nasilja. V redu, je razumljivo, ampak, spoštovani poslanci, koalicija in vlada, če se vsi tako dobro zavedate pomembnosti problema, zakaj tega niste že vložili, zakaj je sedaj nekaj neenotna obravnava, ko mi vlagamo, ker vi oklevate, v redu, pa dajte vi popraviti te nepravice, če se jih zavedate, sicer dajmo popraviti, prosim, in vrniti vsem te pravice, ampak ni leta dva tisoč dvajset, enaindvajset ali dvaindvajset. Glejte, to, kar je bilo tukaj danes povedano iz vaše strani, je le izgovarjanje za odložitev reševanja tega problema in izgovarjanje prav pri tej skupini naših rojakov, zaslužnih za obrambo naše pravice do samoodločbe in naše osamosvojitve, resnično ni na mestu, ta, da vas v imenu vojnih veteranov vojne za Slovenijo in v imenu kolegov iz poslanske skupine prosim, da zadevni predlog podpremo, ga še dopolnimo in odpravimo te nepravice v nekem, nekaj mesecev pa ne nekaj let, hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Vojko Starovič, z njim bo ...